Herr Präsident! Der ukrainische Ministerpräsident Asarow hat uns angeboten, internationale Prozessbeobachter beim nächsten Timoschenko Prozess zuzulassen. Das ist eine weitere Farce in einem Musterfall von gelenkter Demokratie. Ich meine, wir brauchen diese Prozessbeobachter nicht, wenn wir allein die vier Berichte des erfahrenen dänischen Staatsanwaltes Lyngbo lesen, der all diese Prozesse bisher verfolgt und bewertet hat und zu der Feststellung kommt, es ist eindeutige politische Strafjustiz. Es gibt keine Belege für Amtsanmaßung, für Amtsmissbrauch, für Korruption. Wenn man sich um Korruption in der Ukraine bemühen wollte, müsste man sich die Vergabebedingungen zu diesen Europameisterschaftsstadien anschauen, die ein Drittel teurer geworden sind, als sie eigentlich hätten kosten sollen. Das Geld ist in private Taschen geflossen, das ist doch der eigentliche Punkt. Eine Anmerkung zum Kollegen Lambsdorff Sie haben die Diskussion hier gerügt und die naive Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass es dort freie und faire Wahlen geben sollte. Ich meine, wenn die Führer der Opposition hinter Gitter sitzen, und zwar diejenigen, die sich um die Austragung der Europameisterschaft bemüht haben, und die Peiniger auf der Tribüne stehen und sich im Glanz dieses Ereignisses sonnen wollen, dann bekommen wir keine freien und fairen Wahlen.